Herr Präsident, Herr Kommissar, meine Damen und Herren! Auch wenn ich aus Überzeugung für das EU Türkei Flüchtlingsabkommen bin, ist für mich die Entwicklung erschreckend, inakzeptabel und der Aufschrei dieses Hauses notwendig und richtig.

und dann an der Ausübung ihres Mandats gehindert werden, wenn die oppositionellen Kräfte für ihre politischen Aussagen dermaßen zum Schweigen gebracht werden sollen, dann ist das mit unseren demokratischen Werten, mit unseren rechtsstaatlichen Prinzipien unvereinbar.